Soms kun je op eigen ervaringen afgaan en dat zal ik hier ook doen. Ik weet uit ervaring uit bezoeken aan artsen in bijvoorbeeld België of Frankrijk, dat het lijkt of die artsen je niet willen teleurstellen als patiënt en je komt daar terug van de dokter met een grote tas vol medicijnen, waaronder heel vaak antibiotica. Om nog maar te zwijgen over een continent als Afrika, waar ik ooit het advies kreeg om uit een grote snoepjespot te graaien om maar een stevige hand antibioticapillen te nemen! Hoe anders is dat in mijn eigen land, Nederland.

Landbouwdieren daarentegen hoeven in Nederland niet op de knieën te vragen om medicijnen, neen, die krijgen het opgedrongen. Die krijgen ongevraagd grote hoeveelheden antibiotica toegediend zonder dat ze daarom vragen. Nederland is helaas kampioen in het gebruik van antibiotica bij dieren. Mevrouw McAvan had het ook al even over de sterke lobby van diegenen die twijfelen aan de link tussen het gebruik in de veeteelt en de resistentie die ook op mensen slaat. In Nederland worden varkensboeren en hun familie en mensen die op varkenshouderijen werken, apart behandeld in ziekenhuizen. Gewoon vanwege het gevaar van resistente bacteriën. Zo groot is het risico. De risico's zijn zo groot dat we dit niet op zijn beloop moeten laten. Ik ben dan ook heel blij dat de heer Dalli vanuit de Commissie het plan heeft om met een heel ambitieus voorstel te komen. Ik hoop dat dat ook gevolgd wordt na 18 november met stevige wetgeving, want helaas kunnen we dit niet alleen aan de lidstaten overlaten.